Doamnă președinte, cetățenii români, ca și ceilalți cetățeni europeni, doresc un lucru simplu ca veniturile persoanelor și firmelor care sunt realizate într o țară să fie declarate în totalitate și impozitate în țara respectivă.

Există nenumărate practici comerciale, fiscale, contabile, prin care veniturile sunt mutate dintr o jurisdicție fiscală într o altă jurisdicție fiscală, în mod legal sau ilegal, pentru a nu fi impozitate. Am făcut progrese în ce privește combaterea evaziunii fiscale prin această extindere a principiului raportării, informării automate, schimbului automat de informații. Din păcate, informațiile apărute în ultima vreme, cu o serie de practici fiscale în Luxemburg, dar după cum ne a spus astăzi Președintele Juncker, astfel de practici se mai regăsesc în 21 de alte state membre, sigur că pe bună dreptate au deranjat cetățenii europeni. Eu am încredere că Comisia Europeană va veni cu un răspuns obiectiv la aceste probleme și cu măsurile necesare pentru reducerea evaziunii fiscale.